Angesichts der globalisierten Ökonomie ist es natürlich sinnvoll, mit dem großen Handelspartner China über ein Investitionsabkommen zu verhandeln und möglichst auch eines abzuschließen, weil wir, sowohl was die europäischen Investitionen in China anbetrifft, aber auch was chinesische Investitionen in Europa anbetrifft, Sicherheit haben müssen. Aus diesem Ansatz, Sicherheit zu gewährleisten, resultiert aber auch eine Verpflichtung der Investoren, sowohl der Investoren aus Europa in China als auch chinesischer Investoren hier bei uns. Wir haben ja gute Beispiele von chinesischen Investoren, z.

klappt die Zusammenarbeit von chinesischen Investoren mit Volvo sehr gut und berücksichtigt auch die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Deswegen ist es für uns Sozialdemokraten eine zentrale Forderung, dass beim Investitionsabkommen die Frage der Einhaltung von fundamentalen Arbeitnehmerrechten gesichert sein muss, sowohl was die Frage der Investoren anbetrifft, aber auch was die staatlichen Regelungen gegenüber diesen Investoren betrifft Wir wollen keinen Wettbewerb aufgrund von Lohn und Sozialdumping.

Bei der Frage der Gestaltung von Investitionssicherheit kann es aber unserer Ansicht nach auch nicht sein, dass es außerjuristische Regelungen gibt, die einseitig großen Investoren Möglichkeiten einräumen. Ich möchte auch nicht, dass ein großer chinesischer Staatsfonds irgendwann einmal gegenüber der Europäischen Union in den Vereinigten Staaten bei einem investor state dispute settlement klagt, weil wir eine bestimmte Umweltgesetzgebung eingerichtet haben.